Aus diesem Grund startet das Europäische Parlament auch eine Informationsoffensive, weil die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger meint, dass die Mehrheit des Geldes primär in die Verwaltung geht, obwohl 94 des gesamten Budgets in unseren Regionen, in den Gemeinden ausgegeben werden für unsere Universitäten, für den ländlichen Raum, für unsere Betriebe,

Sie verschweigen, dass der Mehrwert der Mitgliedschaft ein Vielfaches größer ist als der Mitgliedsbeitrag. Es gibt keine Nettozahler, weil die Mitgliedstaaten über Prozente statt über Aufgaben, Projekte, Inhalte und den Wert sprechen. Ich halte es für unverantwortlich, dass das Programm von Ursula von der Leyen nicht das nötige Geld bekommt. Ich komme zum Schluss Wo sind die größten Unterschiede? Bei Bildung, bei Forschung, bei Investitionen in den Green Deal bei der ländlichen Entwicklung, bei Sicherheit, bei den Eigenmitteln und dem sozialen Zusammenhalt. Lösen Sie die Fesseln, Herr Kommissar und liebe Ratsmitglieder! Legen wir eine Zukunftsanleihe auf mit den Bürgern und sorgen wir für ein europäisches Crowdfunding Modell und Eigenmittel, dann können wir die Lücke schließen.